Je constate que les louanges adressées les uns aux autres demeurent cet artifice déjà usé du temps où votre prédécesseur était venu ici. Je me souviens d'ailleurs qu'il s'était adressé aux eurosceptiques, aux eurocritiques que nous sommes, en annonçant notre disparition, dans un éclat de rire généralisé de ce Parlement. Aujourd'hui, force est de constater que l'hilarité qui accompagnait les discours enflammés sur l'avenir radieux de cette Union européenne a fait place aux rictus.

alors que nous sommes à la veille d'un chômage endémique, il est plus que temps de s'apercevoir que vous vous êtes trompé de chemin, que poursuivre dans votre politique socio économique, semblable d'ailleurs à celle de vos prédécesseurs, c'est faire le jeu exclusif des puissances d'argent et d'une Union européenne quasi totalitaire,

Cette rentabilité financière à court terme passe par la déflation salariale, puisque Goldman Sachs demande une baisse de 30 des salaires, avec pour conséquence, et vous le savez, un véritable saccage social.

Cette dévaluation ne règlerait pas le problème de fond, bien sûr, parce que celui ci reste l'existence d'une monnaie unique, partagée pourtant par des pays si différents, mais elle donnerait, allez, un petit bol d'air pur, un petit bol d'air provisoire. Cette monnaie unique, il faudra bien accepter de la déconstruire ensemble avant qu'elle ne le fasse d'elle même dans la surchauffe et la panique des salles de marché. Oui, je parle des Européens, mais en tant qu'euroréaliste, car les peuples que vous êtes tous censés écouter et servir se détournent, chaque jour un peu plus, de votre projet fédéraliste forcené. Ils se détournent parce que vous ne montrez aucun signe allant dans le sens, notamment, de leur protection, parce que vous vous refusez à admettre vos erreurs et à changer radicalement de chemin. Pire, l'Europe de la paix, Monsieur Cohn Bendit, devient menaçante, voire haineuse. Hier, Budapest, aujourd'hui, à Athènes, demain, à Londres, dès que les peuples montrent des signes de résistance à vos diktats mondialistes, la réponse des institutions européennes est celle, d'ailleurs, que vient de démontrer

Dans ces conditions, Monsieur le Président, quand, au nom de la France et d'une autre Europe, déciderez vous enfin de tourner le dos à ce modèle économique ultralibéral et mondialiste qui détruit depuis plus de vingt ans les emplois, le niveau et la qualité de vie des Français et des Européens?